Ich finde es sehr gut, dass die Luftfahrtbehörde in Irland gerade letzte Woche Ryanair wirklich praktisch dazu gezwungen hat, die Passagiere nachträglich über ihre Rechte aufzuklären. Der Punkt ist der Wenn so gehandelt wird, ist es kein Wunder, dass eben tatsächlich viele sagen Die Fluggastrechte müssen verschärft werden.

Wir brauchen das dringend, denn es muss ja so sein, dass man eben als Fluggast auch seine Rechte bekommt und sich auf die Airlines verlassen kann.